hádegishlé í dag og á morgun verður frá því upp úr klukkan eitt til tvö því áformaðir eru nefndarfundir í hádeginu þá vill forseti geta þess að engar atkvæðagreiðslur verða í dag eða á morgun forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst strax á eftir áður en gengið er til dagskrár og er um starfsmannaleigur málshefjandi er háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson hæstvirts félagsmálaráðherra árni magnússon verður til andsvara hin síðari hefst klukkan tvö og er um aflaheimildir frá vestfjörðum málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara